Señora Presidenta, quería sobre todo dedicar este informe, lógicamente, a la fuerza y al trabajo que está haciendo por la seguridad de las mujeres nuestra querida Vicepresidenta de la Comisión Europea, Viviane Reding. Gracias a ella, también, estamos hoy aquí sentados celebrando la conclusión de este informe le ruego, señor Füle, que se lo transmita y gracias a la Comisión en general, ya lo he dicho antes, por su gran ayuda.

Pero, más allá de estas pequeñas disquisiciones yo creo, legales creo que hemos hecho un favor hoy a muchas turistas británicas que vienen a mi país, por ejemplo, y que van a sentir la misma protección que tienen en el Reino Unido en esta cuestión. La van a tener también por parte de las autoridades españolas, con lo cual creo que hemos avanzado, y lo van a notar mucho más allá de todas estas pequeñas cuestiones. Yo creo que es un punto más a favor de esta Unión Europea. Y finalizar, nada más, diciendo que, la verdad, como padre de dos hijas, me siento muy orgulloso del trabajo que Antonia Parvanova y mis colegas de la Comisión FEMME están haciendo para que tengan un futuro más seguro en esta Unión Europea. Creo que es un trabajo excelente de todos ellos. Desde la Comisión JURI me dijeron, al principio, que iba a ser difícil, tal vez, la colaboración. Creo que se ha demostrado que estamos muy por encima de eso y que estamos trabajando por este futuro de seguridad para la mujer, también en la Unión Europea.